Op de eerste plaats wil ik Massimiliano Salini bedanken voor deze toch wel ontzettend technische klus. Die heeft hij, denk ik, op een voortreffelijke manier tot een goed einde gebracht.

We hebben recentelijk nog het advies gekregen van de procureur generaal van het Europees Hof van Justitie. En we hebben bijvoorbeeld in Wallonië op dit moment best wel problemen met de tolinning.

Dat gaat namelijk echt over de tolheffing, de hoogte van de tol en de integratie van de systemen. Is er op dit punt enige voortgang in de Raad?